Przecież niedawno przyjmowaliśmy tutaj dobre sprawozdanie posła Liska, w którym chwaliliśmy determinację i konsekwencję we wdrażaniu demokratycznych standardów w Gruzji, i zastanawiam się, co się stało od tego czasu. W moim przekonaniu nic się nie stało, wręcz przeciwnie władze gruzińskie nadal reformują kraj, wprowadzają demokratyczne standardy, zreformowały prawo